De nombreuses enquêtes, notamment de CIWF, montrent d'ailleurs que les abus sont légion. La législation n'est absolument pas respectée temps de transport abusif, matériel inadéquat, animaux entassés les uns sur les autres. Le résultat, c'est que ces pauvres bêtes sont, au mieux, déshydratées, affamées, stressées, affaiblies, quand elles ne finissent pas battues, piétinées, asphyxiées, mutilées, ou, par mourir. Cette situation ne peut perdurer, il faut faire en sorte que les contrôles soient plus nombreux et que des sanctions beaucoup plus sévères soient appliquées afin de contraindre au respect des règlements.

L'Union européenne, qui multiplie les traités de libre échange, porte bien sûr une lourde responsabilité dans cette situation désastreuse, qui conduit à toujours plus de maltraitance animale. L'élevage intensif et la surproduction sont aussi sources de maltraitance animale, de souffrance et, là encore, l'Union européenne encourage ce système. Il est temps, Mesdames et Messieurs, de recouvrer la raison.